Care colleghe e cari colleghi, questa notte la terra è tornata a tremare in Albania, in una zona compresa tra le città di Durazzo e Tirana. Le prime informazioni ci parlano di diversi morti, numerosi feriti e tanti sfollati.